Liebe Kolleginnen und lieber Kollege! Ich kann jetzt eigentlich über diese Anträge keine Aussprache hier zulassen.

Das ist toll, aber ich muss mich schon an die Geschäftsordnung halten.